unilaterale delle sanzioni, come conseguenza del ritiro degli USA dall'accordo, è un atto di pirateria internazionale, di bullismo diplomatico, di inaccettabile prepotenza contro tutta la comunità internazionale e non ha nulla a che fare con i diritti umani, come dimostra il fatto che contro l'Arabia Saudita e il suo regime non si fa nulla, anzi le si vendono armi per la guerra in Yemen. L'Iran è stato sottoposto al regime di monitoraggio e sorveglianza più completo al mondo da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, la quale ha più volte verificato l'adempienza iraniana agli obblighi sottoscritti con l'intesa. Sono inoltre le sanzioni provvedimenti che colpiscono la popolazione e non il regime e l'Unione europea farà bene a difendere l'accordo, non solo attraverso strumenti che garantiscono la possibilità per le imprese europee di commerciare con l'Iran e quindi di dare seguito all'accordo che altrimenti rischia di cadere, ma se necessario anche prevedendo controsanzioni europee per le imprese americane e iniziando ad usare l'Euro per la nostra bolletta energetica.